Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Wir sind von einer Vielzahl von Nachbarn im Osten und im Süden umgeben, deren Schicksal uns nicht gleichgültig sein kann, denn oftmals sind die Entwicklungen dort nicht ohne Rückwirkung auf die Länder der Europäischen Union. Nach dem Zerreißen des Eisernen Vorhangs und dem Zerfall der Sowjetunion sind im Osten Europas neun Staaten entstanden, und drei haben bereits den Weg in die Europäische Union gefunden Litauen hat ja derzeit auch die Ratspräsidentschaft inne.